Herr Kommissar, ich möchte nur fragen Konzentrieren Sie sich bei diesem Thema sehr auf Naturschutz und auf den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen, oder kümmern Sie sich auch um alte Haustierrassen und Nutzpflanzen, deren Vielfalt ebenfalls sehr gefährdet ist?